Ťažkopádnosť v implementácii legislatívy s dlhými prechodnými obdobiami bez dôrazu na vymoženie súladu v aplikačnej praxi vytvára priestor pre rôznych podvodníkov.

Maďarsko, Francúzsko, Španielsko, Poľsko sa domáhali odkladov do poslednej chvíle a je otázne, či reálne stihli presťahovať všetky nosnice k uvedenému dátumu. Dnes je namieste otázka, čo sa deje s vajíčkami z chovov, ktoré nespĺňajú smernicu. Posledný potravinový škandál na Slovensku totiž zahájila v polovici júla tohto roku epidémia salmonelózy v troch školských zriadeniach v Komárne.

Na slovenský trh sa podľa vyjadrenia rezortu dostalo približne 2 milióny takýchto vajec.